Cependant, si d'un côté, il y a lieu de saluer le fait que le droit international permet désormais de briser le mur de l'indifférence, il importe de l'autre que toutes les précautions soient prises en vue de garantir que le recours à la force militaire reste le recours ultime.

Avec la Cour pénale internationale, avec l'attitude récente adoptée par le Conseil de sécurité des Nations unies, la barbarie dans l'impunité ne reste plus la règle, mais, espérons le, deviendra bientôt l'exception.